Panie Przewodniczący!

Przykład smutna historia Alasia Białackiego, który został skazany właśnie na Białorusi na 4,5 roku ciężkiego obozu pracy za to, że korzystał z pomocy zagranicznej dowodzi też, że te instrumenty powinny być maksymalnie elastyczne, tak żeby ułatwiać korzystanie ze środków, które przeznaczamy na wsparcie dla tych ludzi, i jednocześnie chronić ich przed represjami.